Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, je me félicite de la nouvelle dynamique induite par le lancement du partenariat pour la modernisation et de son pragmatisme. Ce nouveau partenariat, s'il ne servait qu'à cela, aurait au moins le mérite de souligner à quel point la Russie est un partenaire géopolitique incontournable pour l'Union européenne. Je me félicite également des propos positifs sur la coopération avec la Russie en matière de gestion de crise. Quelques remarques cependant. Alors que les exigences de l'Union sont toujours mises en avant, les intérêts ou les positions de son partenaire semblent systématiquement sous évalués ou dédaignés, qu'il s'agisse du domaine de l'énergie ou de la manière dont elle peut analyser le partenariat oriental et les aspirations atlantistes de ses plus proches voisins. Je remarque également que la fermeté dont font preuve la plupart des États membres de l'Union dans leurs discours et la virulence des condamnations des violations des droits de l'homme semblent réservées à la seule Russie. Les propos sont plus policés, les diplomaties plus feutrées, quand il s'agit de la Chine, par exemple, de ses violations systématiques de l'État de droit, ne serait ce qu'au sujet des laogaï, de cette usine mondiale au regard des exigences sociales minimales européennes, quand nos travailleurs français ou européens sont au chômage. Permettez que je vous rappelle l'adage ad augusta per angusta vers les sommets par les chemins étroits, car c'est ainsi que je considère les efforts de la Russie d'aujourd'hui,

L'actuelle Confédération de Russie aura su relever la tête d'une nation tout entière malgré les difficultés et les défis importants qu'il lui reste à relever. Alors un peu de modestie, Messieurs les européistes, surtout quand le super État européen, lui, n'atteint aucun de ses objectifs, malgré des moyens de plus en plus coûteux et la domination progressive des États d'Europe occidentale et d'Europe centrale et orientale. Je ne peux pas non plus m'empêcher de rappeler que cette assemblée avait, vis à vis de l'Union soviétique communiste, plus d'indulgence que pour la Russie. Ce sont d'ailleurs souvent les mêmes qui, hier, militaient pour le désarmement unilatéral de l'Occident et pour la participation à la maison commune de M. Gorbatchev qui éprouvent aujourd'hui les plus vertueuses indignations et les plus grandes pudeurs envers le partenariat Union Russie. À ce sujet, je dois vous informer, si vous ne l'êtes pas encore, de faits historiques nouveaux, qui vont apparaître du fait de la traduction progressive des archives secrètes soviétiques qu'un courageux M.

Au risque de me répéter, la Russie est un partenaire essentiel et stratégique pour les États européens et nos relations doivent être renforcées au bénéfice de toutes les parties. Ce pays est bien plus proche de nous en termes de culture, de civilisation, d'histoire, de géographie, d'intérêts mutuels ou de risques communs que ne le sont certains États que vous vous apprêtez pourtant à faire adhérer à l'Union européenne.